Dzisiaj jednak rozmawiamy o innej dyskryminowanej w Chinach mniejszości Ujgurach, mniejszości muzułmańskiej. Chiny usprawiedliwiają swoją politykę wobec nich walką z terroryzmem, a prześladowanie ludzi łączą z niszczeniem ich dziedzictwa kulturowego. Szczególnie niepokojące są informacje o prowadzonej przez władze chińskie przebudowie miasta Kaszgar, która w praktyce prowadzi do niszczenia jego historycznego centrum, będącego jednym z najciekawszych i najlepiej zachowanych przykładów architektury muzułmańskiej w Azji Środkowej, które przyciąga rocznie ponad milion turystów, które miałoby szansę znaleźć się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO, gdyby Chiny o to zabiegały.